í ræðustóli í tveggja mínútna andsvari en ég var að fara hér yfir þagnarskylduna og afmörkun á efni rannsóknarinnar

að það eru jafnvel af og til laumast upp hugmyndir hjá manni að það þurfi að stíga það skref að raunverulega ríkisvæða lífeyrissjóðakerfi og taka hér upp gegnumstreymissjóðskerfi því að staðan er svo slæm og það eru svo miklar duldar skuldir hjá ríkissjóði alþjóðagjaldeyrissjóðurinn taldi þessa tvö þúsund milljarða sem lífeyrissjóðirnir eiga í sjóðum eða eiga hvar sem þeir eru geymdir til ríkiseigna þegar alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er hér á landi og icesave málið stóð sem hæst kom þetta debetmegin inn í ríkisreikninginn og þannig gátu þeir lækkað sem sagt skuldaprósentu ríkisins til þess að líta betur út við skulum því alveg átta okkur á því að lífeyrissjóðakerfi okkar er í bráðri hættu gagnvart þessu alþingi setur lög og breytir lögum ef það er til hagsbóta fyrir heimilin í landinu að breyta lífeyrissjóðslögunum á þann hátt að það sé hægt fyrir þá einstaklinga sem hafa borgað inn í það að geta notað þá fjármagnið að einhverju leyti til þess að greiða inn á skuldugt íbúðarhúsnæði til að viðkomandi aðili haldi íbúðarhúsnæðinu eigum við að skoða það með opnum hug það er allt mögulegt og ég minni á það að inneign í lífeyrissjóðskerfi nútímans er inneign til framtíðar og það ætti að vera hægt að nota hana í nútíðinni núna sérstaklega í ljósi aðstæðna